Ich glaube, das ist angekommen. Ich denke, dass für den Beginn eines Beitrittsprozesses Albaniens zur EU eine demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung unerlässlich ist. Dazu gehören das Funktionieren und die Nutzung der demokratischen Institutionen. Das Parlament ist der Ort, wo die demokratische Auseinandersetzung stattzufinden hat. Dafür ist man von den Bürgern in das Parlament entsandt worden. Man kann dieses Forum nicht durch die Straße ersetzen und schon gar nicht so, wie Herr Rama es am 21. Januar versucht hat. Ich fordere die sozialistische Partei auf, uneingeschränkt im Parlament mitzuarbeiten und politische Alternativen dort zu entwickeln. Es ist Zeit, Schluss zu machen mit der Infragestellung des Wahlergebnisses. Nehmen Sie die Verantwortung als Opposition im Parlament an. Nutzen Sie die Möglichkeit, auch in dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss für die Zukunft konkrete Vorschläge zu machen. Es gibt ja auch OSZE und ODIHR Empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wahlen. Auch hierbei ist es wichtig, dass die Sozialisten mitarbeiten. Wie ich höre, hat Herr Rama ja hier in Straßburg auch zugesichert, an den Kommunalwahlen am 8. Mai teilzunehmen. Das begrüße ich.